Señor Presidente, apoyo este informe porque Europa debe innovar y tener un crecimiento sostenible, pero necesita priorizar, coordinar y utilizar sus recursos de una manera eficiente con la participación de regiones como Euskadi, que ha planteado desde los años ochenta políticas de impulso económico y se encuentra trabajando en este momento en la estrategia de especialización inteligente, habiendo definido ya entre sus metaprioridades la energía, la fabricación y las biociencias. Pero considero fundamental que la Comisión impulse nuevas redes europeas de excelencia en distintos tipos de actividad que incremente la competitividad, sí, pero, sobre todo, que identifique internacionalmente a Europa como modelo de innovación sostenible.